Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto volevo ringraziare l'onorevole Marinescu per l'impegno profuso per portare avanti questo impegnativo dossier. Noi accogliamo con favore molti aspetti positivi contenuti all'interno del testo, relativi alle procedure di certificazione dei requisiti di aeronavigabilità, delle condizioni di volo, della sicurezza, delle componenti, dei requisiti ambientali e degli aeroporti. Assolutamente importante è anche la previsione di licenze per i piloti e i controllori del traffico aereo e di attestati per gli equipaggi di cabina con relativa idoneità sanitaria. Per la prima volta avremo un quadro regolatorio europeo per le norme sui droni, assolutamente necessario e impellente. Sicuramente ci sono un po' di perplessità, perché ci sarà un impegno notevole per rendere performante un ente unico che accentra poteri e competenze. Quindi su questo noi monitoreremo, così come monitoreremo con attenzione anche sul rilascio dei numerosi atti implementativi, che in un settore così delicato come quello della sicurezza aerea potranno fare la differenza in positivo o in negativo.